frú forseti ég held að ég hafi áttað mig á því út á hvað andsvar háttvirts þingmanns gekk í lokin það var sem sagt ekki ásökun um það að ég væri ekki hreintrúaður í stefnunni í því að verja lýðræðið á hinn eina rétta hátt ég vona að það hafi ekki verið meiningin í andsvarinu heldur eins og mér fannst vera skýrt í lokin að ég vildi velta fyrir mér þeim hliðum málsins sem þyrfti að taka á og læra af þeirri reynslu sem við höfum upplifað á síðustu mánuðum meira en hálfu ári taka mið af því til þess að geta síðan fundið bestu hugsanlegu leið til þess að laga stjórnarskrána til að mynda með stjórnlagaþingi sem mundi bæði hvað varðar kosningu þess og starf

að bæta stjórnarskrána heldur en það sem við höfum nú slegið af háttvirtur þingmaður leiðréttir mig ef þetta var ekki réttur skilningur en hafi þetta verið réttur skilningur er það alveg rétt við skulum gefa okkur tíma til þess að fara yfir málið læra af reynslunni og sjá hvernig við gerum þetta best